2006. Y, de inmediato, afirmé con rotundidad, como jurista, como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, que era una magnífica noticia para 500 millones de europeos. Lo es por razones jurídicas, pero, también y sobre todo, por razones políticas, sociales y democráticas. Por razones jurídicas, porque el Tribunal de Justicia dicta una sentencia ejemplar y esclarecedora, en la que afirma su compromiso con los derechos y con la Europa del Derecho y de los derechos y de las libertades. Y dice con claridad que, si no hay criterios de proporcionalidad y necesidad que justifiquen la intervención en la conservación de datos, la acumulación o la intervención masiva de los datos por si acaso, es sencillamente incompatible con los fundamentos de la Unión Europea. Lo es porque, además, el Tribunal de Justicia está aplicando como parámetro de validez del Derecho derivado de la Unión Europea la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por tanto, está afirmando su propio papel como Tribunal constitucional de la Unión Europea, comprometido con los derechos fundamentales de los europeos. Por consiguiente, desde el punto de vista de su compromiso con los derechos y libertades de los europeos, es una magnífica noticia, pero lo es, sobre todo, desde el punto de vista político, social y democrático, porque el Tribunal está diciendo con claridad que quienes pretenden reducir la Unión Europea a una discusión interminable sobre la gobernanza del euro, sobre el mercado interior, sobre la crisis financiera, quienes quieren reducirla a una unión puramente monetaria y, en el mejor de los casos, económica tienen que saber que esta Unión tiene también que ver con los derechos y libertades de los ciudadanos y que, por tanto, la Unión Europea se preocupa y refuerza los derechos y libertades de los ciudadanos. Ahora bien, es imprescindible saber, ante las elecciones del 25 de mayo, que tenemos una tarea por hacer para mejor asegurar y garantizar los derechos de los europeos, la privacidad y la confidencialidad de sus comunicaciones. Es una tarea que concierne no solo a los Estados miembros, sino a este Parlamento Europeo como legislador, por fin, de los derechos fundamentales...